Op papier is Kosovo natuurlijk in 2014 dichter naar Europa toe geschoven maar in de praktijk dient er nog veel te gebeuren.